Hvala za besedo. Salonit Anhovo je velik okoljski in zdravstveni problem Kanalske doline. V preteklosti je že povzročil dva tisoč petsto obolelih za azbestozo ter obeta še številne preuranjene smrti v prihodnosti, kot na to opozarja društvo Eko Anhovo. Že tako slabo sliko emisij je še poslabšala uredba o rudarskih pravicah, ki pokriva tudi, Anhovo, ki je cementarni podelila pravico za izkoriščanje apnenca in laporja v skupni količini do osemintrideset milijonov petsto tisoč kubičnih metrov oziroma dva milijona ton na leto za naslednjih petdeset let, kar je nadvse problematično iz več vidikov. Prvi vidik je, da se ta surovina uporablja, v veliki meri, za proizvodnjo polizdelka klinkerja, ki je najzahtevnejši, najdražji in za okolje najbolj obremenjujoč del proizvodnje cementa, nato se pa ta polizdelek izvaža italijanskim cementarnam, ki ga zmeljejo, še kaj dodajo in, prodajo naprej končni produkt - cement, okoljsko ceno za to pa plačujemo v, Sloveniji. Drugi problem je višina koncesije. Čeprav Salonit beleži visoke dobičke - lani je v dividendah izplačal osem milijonov evrov, še eno leto prej sedem milijonov evrov - je koncesijsko vplačilo, smešno nizko; osemnajst tisoč evrov za lansko leto. V okolici, recimo, deluje, igralnica Hit, ki vplačuje tristo petdeset tisoč evrov oziroma naj bi vplačala v letošnjem letu, pa stroške elektrarne, s koncesijskim vplačilom; petsto štiri, sedemsto, petsto štiri tisoč in sedemsto evrov v letu dva devetnajst. Tretji problem je benzen. Po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepravičnih virov onesnaženja in Uredbi o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa je cementni industriji omogočen obsežen izpust benzena, ki je, kot vemo, kancerogen. Skladno s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije, bi moral benzen umestiti v prvo nevarnostno skupino, z mejno vrednostjo nula cela ena miligrama na kubični meter in omejitvijo mastnega pretoka, pa žal trenutna ureditev ni prilagojena potrebam prebivalstva, ampak željam industrijskih onesnaževalcev. Prva uredba dopušča en miligram na kubični meter, kar je stokrat višja vrednost od zdravstvenih smernic, druga uredba pa pet miligramov na kubični meter, kar je petstokrat višja vrednost. Moja četrta poanta je pa sežig in "sosežig" odpadkov - za oboje veljajo različne vrednosti, "dasiravno" v obeh procesih nastajajo približno enake emisije, kar je de facto obvod za večje količine emisij, tudi v primeru Anhova, kot bi bilo potrebno, in moja pobuda vprašanja za vas, gospod minister, je, ali boste te štiri problematične točke naslovili, in jih odpravili.